Ponad 3 miliony obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii śledziło z ogromnym zainteresowaniem i zaniepokojeniem negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie ich praw oraz praw członków ich rodzin po brexicie. Wydaje się, że postęp w tym zakresie został poczyniony, ale obywatele Unii wciąż czują się zagrożeni. Niestety władze Wielkiej Brytanii wydają się podchodzić do porozumienia z rezerwą, dlatego Parlament Europejski musi jasno podkreślić, że respektowanie wszystkich uzgodnień jest kluczowe. Obywatele Unii powinni zachować wszelkie przysługujące im prawa i fakt ten powinien podlegać ochronie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W rezolucji Parlament Europejski wzywa Wielką Brytanię, by nabyte prawa dotyczyły nie tylko obywateli Unii Europejskiej już mieszkających w Wielkiej Brytanii i obecnych ich partnerów, ale też i przyszłości. Bardzo ważne jest, by została zawarta darmowa procedura deklaracyjna dla obywateli Unii Europejskiej, którzy chcieliby dochodzić swych praw, na przykład jeden wspólny formularz dla całej rodziny. To są warunki konieczne, dlatego też z ogromnym przekonaniem poparłam rezolucję Parlamentu w tej kwestii.